Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, le dumping social nuit gravement à la santé économique européenne et le détournement de l'application de la directive sur le détachement des travailleurs en est la meilleure preuve. Pour la Belgique seulement mon pays en 2013, ce ne sont pas moins de 100000travailleurs détachés, payés moins de 5euros de l'heure, qui ont été répertoriés au mépris, bien évidemment, de nos règles sociales et aux dépens aussi de nos entreprises vertueuses. Des fraudes et des abus qui sont délétères pour l'idée même de l'Europe, raison pour laquelle, je pense que le deal qui nous est proposé ici va dans le bon sens, avec des contrôles renforcés, plus de coopération entre les États membres, cette liste ouverte qui a été évoquée, des documents qui peuvent être réclamés, l'identification aussi c'est essentiel des faux indépendants et, surtout, la responsabilité

Plus qu'un bémol, une faute, à mon sens, mais on le sait, les résistances nationales furent énormes dans le chef de certains États membres le fait que cette responsabilité solidaire justement soit limitée à l'industrie de la construction et pas étendue à d'autres secteurs problématiques nous les avons cités, le transport, le nettoyage ou d'autres. Par ailleurs, être solidaire de tous les entrepreneurs et les travailleurs impliquerait, à mon sens, d'aller plus loin qu'une simple coopération entre États et d'instaurer un véritable organisme européen d'inspecteurs du travail chargé de vérifier et de sanctionner les contrevenants et aussi doté des moyens pour le faire.